Herr Präsident, Herr Kommissar, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Natürlich gibt es da Defizite aufseiten der Mitgliedstaaten, die nicht genügend Daten austauschen, zum Teil zu langsam sind und sich in den Institutionen noch viel zu wenig darauf eingerichtet haben, Daten präzise auszutauschen.

Wenn es darum ging, zum Beispiel Eurodac einsehbar zu machen für die Polizei und die Strafverfolgungsbehörden, einen automatischen Datenabgleich mit den SIS Datenbanken zu machen, ist dies bisher nicht möglich. Das heißt Wir brauchen Datenaustausch und Interoperabilität, aber auch hier brauchen wir Zutrauen zu unseren Sicherheitsbehörden, und wir müssen ihnen die Instrumente geben, damit sie die notwendigen Datenbanken optimal nutzen können, um die Daten optimal verwerten zu können. Wir brauchen Vertrauen in Europol, und, lieber Jan Philipp Albrecht, wenn du hier sagst, dass Europol ausgebaut werden soll, dann wünsche ich mir, dass die Grünen das nächste Mal bei den Anträgen von uns wenn es darum geht, Europol zu stärken, Europol besser mit Personal auszustatten auch mit positiv abstimmen.

Ich hoffe, dass wir es schaffen, im Internet die Radikalisierung aufzuhalten, denn das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein, sondern muss genauso ein Rechtsraum sein wie die ganz normale Welt, in der wir hier leben. Und beim Thema Terrorismusfinanzierung haben wir auch noch eine ganze Menge zu leisten und zu tun, um die Wege der Finanzierung, über die sich die Terroristen Geld beschaffen, auszutrocknen.